Hvala lepa za vprašanje. Mislim, da je, vprašanje zelo, bom rekel, na mestu, ne, glede na to, kaj se je dogajalo in ste že sami detektirali kar nekaj stvari, ki so se dogajale. Z vami se morem strinjati, da dan reorganizacije ni bil izbran, pametno, se pravi prvega oktobra, ko, so, ko je največ teh vlog. Priliv vlog za uveljavljane pravic iz javnih sredstev je takrat res enormen in zato se moram žal z vami strinjati, da datum ni bil pravi. Poleg, tega je potem tudi, nastala, sprememba oziroma nadgradnja informacijskega sistema, ki en teden ni deloval. Z ... Potem, zasutost je seveda se nadaljevala, ker se tudi ni pravočasno ukrepalo. No, potem pa, ko me sprašujete, kaj se bo zgodilo v prihodnje, da se to ne bo več dogajalo. Ministrica Ksenija Klamfer je ukrepala takoj, za izplačilo štipendij in denarne socialne pomoči oktobra oziroma decembra odredila dodaten rok in tako preprečila, da bi upravičenci ostali brez prejemkov. Zaposleni na centrih za socialno delo so opravljali nadurno delo oziroma ga še, nekateri tudi ob koncih tedna. Iz prejetih poročil vseh šestnajstih centrov izhaja, da je glavnina vlog, rešena, zaostanke ima le še ljubljanski center za socialno delo, vendar je ministrica krajevno pristojnost za obravnavo teh vlog prenesla na druge centre po državi, ki zaostankov niso imeli. Tako je na današnji dan od prej pet tisoč tristo nerešenih vlog ljubljanskega centra, takšnih le še šeststo petnajst vlog, ob čemer je potrebno vedeti, da nekatere niso rešene tudi zato, ker centri še čakajo na dopolnitve vlog, na primer na dokazilo o višini dohodka iz tujine; ta v naših uradnih evidencah ni evidentiran in tudi nimamo dostopa do tega podatka. Skratka, del teh zaostankov je tudi posledica neodzivnosti strank in ta neodzivnost pogosto vpliva tudi na trajanje postopkov. Se pa strinjam, da to ni glavni problem. Naj pa v izogib vtisu, da na centrih za socialno delo vlada kaos, povem, da centri odločbe večinoma izdajajo v zakonsko določnem roku dveh mesecev od prejetja vloge, zlasti ko gre za denarne socialne pomoči in varstveni dodatek. Poleg tega imajo pri reševanju vlog prednost socialno ogrožene družine. Verjamem, da se v bodoče to ne bo ponavljalo in s prvim tretjim bo uveden nov sistem Krpan, ki bo zaposlenim olajšal delo z dokumentacijo in nenazadnje - odobren je tudi dodaten kader, tako da verjamem, da v bodoče se to ne bi smelo dogajati. Moram pa tukaj ministrico pohvaliti, da je bila ažurna in da je tudi, glede druge problematike ravno taka in verjamem, da v enem letu dni bomo že videli napredek, ker tudi osebno sprejema ljudi, ki imajo težave in se res, osebno angažira.